Požár za tři týdny vypustil do atmosféry více CO2, než zvládne Německo za celý rok. Na vině byla nezodpovědná produkce palmového oleje.

Chtěla bych využít proto této příležitosti, abych apelovala na státy sdružení ASEAN i EU, aby pomohly Indonésii s prevencí tak, aby letos k žádným požárům nedošlo. Máme jen jednu planetu a máme za ni společnou zodpovědnost a na to nesmíme nikdy zapomenout.